Prvi stalni veleposlanik Europske unije u Novom Zelandu stupio je na dužnost prošle godine, čime je otvoreno i autonomno izaslanstvo Europske unije na Novom Zelandu. Novi Zeland predano sudjeluje u operacijama Europske unije za upravljanje krizama Atalanta EUNAVFOR a oko Afričkoga roga, misiji EUPOL a u Afganistanu i misiji EUFOR a

Naglašavam važnost pojačane brige o okolišu i morima radi zaštite prirodnih resursa, zajedničke ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena te partnerstvo na području opće dostupnosti održive energije u skladu s istoimenom inicijativom Ujedinjenih naroda. Vjerujem u partnerstvo Europske unije i Novog Zelanda jer dijelimo iste vrijednosti i interese. Naše partnerstvo treba nadograditi gospodarskom dimenzijom sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini.